frumvarpi til laga um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f söluferli á hlut ríkisins í landssíma íslands h f hófst í byrjun árs tvö þúsund og fjögur með gerð áreiðanleikakönnunar og verðmats á fyrirtækinu hinn fjórða apríl tvö þúsund og fimm lagði framkvæmdanefnd um einkavæðingu til að hluturinn yrði aftur seldur í einum lagi einum hópi kjölfestufjárfesta var sú tilhögun í samræmi við tillögu fjármála og ráðgjafarfyrirtækisins morgans stanley sala bréfa til hóps kjölfestufjárfesta var hins vegar háð ákveðnum skilyrðum meðal annars að enginn einn einstakur aðili skyldir eða tengdir aðilar eignuðust stærri hlut í landssíma íslands h f en fjörutíu og fimm prósent fram að skráningu félagsins á hlutabréfamarkaði og að ekki minna en þrjátíu prósent af heildarhlutafé félagsins yrði af hálfu kaupenda boðið almenningi og öðrum fjárfestum til kaups og þá í síðasta lagi í árslok tvö þúsund og sjö

var tvíþætt í fyrstu þann sautjánda maí síðastliðinn skýrðu bjóðendur á grundvelli fyrirliggjandi útboðsgagna inn óbindandi tilboðum við mat á þeim var meðal annars horft til verðs fjárhagslegs styrks og lýsingar á fjármögnun reynslu af rekstri fyrirtækja hugmynda og framtíðarsýnar varðandi rekstur landssímans h f starfsmannastefnu og þjónustu í þéttbýli og dreifbýli næstu fimm árin svo og sjónarmið bjóðenda hvað varðar markmið ríkisins með sölunni alls uppfylltu tólf aðilar sem aðstoðuðu þrjátíu og fimm innlendir og erlendir fjárfestar skilyrði nefndarinnar og var boðið til þátttöku á síðara stigi söluferlisins þeim var síðan gert kleift að fá frekari upplýsingar um landssíma íslands h f í gegnum kynningar heimsóknir áreiðanleikakannanir og á grundvelli þessara athugana að gera síðan bindandi tilboð þetta endaði með því að þrír hópar fjárfesta gerðu bindandi tilboð í fyrirtækið eftir að tilboðin voru opnuð hinn tuttugasta og sjötta júlí tvö þúsund og fimm samþykkti fjármálaráðherra sem fór með eignarhlut ríkisins í samráði við ráðherranefnd um einkavæðingu tillögu framkvæmdanefndar um einkavæðingu tillögu framkvæmdanefndar um einkavæðingu um að taka hæsta tilboðinu sem kom frá skipti e h f og hljóðaði upp á sextíu og sex komma sjö milljarða króna kaupverðið var greitt til íslenska ríkisins hinn sjötta september síðastliðinn eftir að samkeppniseftirlitið hafði samþykkt kaupin fyrir sitt leyti þegar kaupsamningurinn hafði verið gerður nú í sumar og var ljóst var hversu mikið fé fengist fyrir hlut ríkisins í landssímanum þá réð ríkisstjórnin ráðum um það hvernig söluandvirðinu skyldi varið þá var síðan tilkynnt um tillögur sjötta september síðastliðinn sama dag og greiðslan barst

að stofna efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem hér var áðan rædd ekki í hættu en hún kveður skýrt á um að jafnvægi og stöðugleiki skuli ríkja í efnahagsmálum þjóðarinnar ráðstöfun söluandvirðisins verður í aðalatriðum tvíþætt samkvæmt frumvarpinu annars vegar er lagt til að drjúgum hluta söluandvirðisins verði varið til að greiða niður erlendar skuldir ríkisins þetta mun leiða til minni endurgreiðslu og vaxtabyrði fyrir ríkissjóð á komandi árum hins vegar er gert ráð fyrir að stærstum hluta söluandvirðisins það er fjörutíu og þremur milljörðum króna verði varið til þess á næstu árum að styrkja innviði samfélagsins meðal annars til að bæta þjónustu í heilbrigðiskerfinu efla rannsóknar og þróunarstarf og örva þannig frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun í atvinnulífinu treysta undirstöðu byggðar í landinu og skapa jöfn skilyrði til atvinnu með bættum samgöngum og jöfnun aðstöðu landsmanna

ofþenslu í efnahagslífinu sem margir eru nú hræddir um er gert ráð fyrir því að meginhluti framkvæmdanna verði ekki fyrr en eftir að yfirstandandi stóriðjuframkvæmdum lýkur ber tímabilinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tólf með því að kveða á um ráðstöfun fjárins til svo langs tíma sem raun ber vitni er verið að eyða óvissu um hvert fjármunirnir fara og um leið tryggja að þeir nýtist sem best til þjóðþrifaframkvæmda sem annars yrði ekki kleift að ráðast í ég mun nú fara yfir helstu framkvæmdir sem frumvarpið kveður á um á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu verður fimmtán milljörðum króna varið til framkvæmda í vegamálum

en til hennar verður varið átta milljörðum króna og er þessi ráðstöfun til þess að gera þessa framkvæmd mögulega en mikið var talað um hana ásamt ýmsum öðrum framkvæmdum þegar samgönguáætlun var hér síðast til umræðu þannig verður hægt að ljúka fyrri áfanga sundabrautar upp í geldinganes og samhliða er gert ráð fyrir því að ráðist verði í seinni áfangann upp á kjalarnes en hann verði fjármagnaður í einkaframkvæmd sem á eftir að útfæra nánar val á öðrum vegaframkvæmdum sem gert er ráð fyrir að fjármagnaðar verði af söluandvirði landssímans réðist fyrst og fremst af því hvað vegagerðin taldi brýnustu verkefni í samgöngumálum landsmanna og allt eru þetta verkefni sem koma við sögu á samgönguáætlun og hafa verið allar margræddar hér á háttvirtu alþingi því að það eiga alþingismenn sameiginlegt að minnsta kosti að allir hafa mikinn áhuga fyrir

það er líka öllum ljóst og mikil samstaða um það hér á háttvirtu alþingi að heilbrigðisþjónusta er svo sannarlega lykilatriði í nútíma velferðarþjóðfélagi

heilbrigðisþjónusta samkvæmt þessu frumvarpi verður átján milljörðum króna varið til að ljúka mikilvægum áföngum í byggingu nýs hátæknisjúkrahúss sem áformað er að reisa á landspítalalóðinni við hringbraut

eða rúmlega fjörutíu milljarðar króna með þessu framlagi sem frumvarpið gerir ráð fyrir verður hægt að ljúka skipulagsvinnu

sem er mjög brýnt verkefni og reisa hús fyrir rannsóknir þessi framkvæmd ein og sér mun stuðla að mikilli

við það að bæta heilsu

vinnur og hér á háttvirtu alþingi hefur til margra ára verið talað um nauðsyn þess að við mundum byggja fullkomið varðskip og björgunarskip bæði til að þjóna landhelgisgæslu og björgunarstarfi okkur er það jafnframt ljóst að flugvél landhelgisgæslunnar er komin mjög til ára sinna og þótt hún hafi þjónað okkur öllum mjög vel í langan tíma er kominn tími til að við endurnýjum þennan tækjakost með því að byggja nýtt skip og kaupa nýja flugvél sem getur þjónað þeim aðstæðum sem uppi eru í dag það er gert ráð fyrir því að þremur milljörðum króna verði varið til þessa verkefnis sem ég veit að er mikil samstaða um hér á háttvirtu alþingi í samræmi við það markmið ríkisstjórnarinnar að efla nýsköpun og endurnýjun í atvinnulífinu verður eigið fé nýsköpunarsjóðs aukið um tvö og hálfan milljarð króna samkvæmt þessu frumvarpi nýsköpunarsjóður var stofnaður nítján hundruð níutíu og átta og það liggur fyrir að hann hefur farið í marga góða hluti en hann hefur ekki lengur bolmagn til nýfjárfestinga og þess vegna hefur hann beint kröftum sínum að því að verja þær fjárfestingar sem hann hefur þegar ráðist í það er gert ráð fyrir því að hluta af þessu fjármagni eða eins og hálfum milljarði króna verði varið með þeim hætti að nýsköpunarsjóður standi að því ásamt lífeyrissjóðunum og fjármálastofnunum og hugsanlega öðrum fjárfestum að fjárfesta í svokölluðum sprotafyrirtækjum það er gert ráð fyrir því að nýsköpunarsjóður eigi ekki meira en fimmtíu prósent í slíkum sjóði eða sjóðum og nú eiga sér stað viðræður við lífeyrissjóði og fjármálafyrirtæki um þetta mál og hefur það fram að þessu

verður tveggja og hálfum milljarði varið til uppbyggingar í samræmi við fjarskiptaáætlun þetta mál var mjög til umræðu þegar var verið að ræða sölu símans á alþingi síðastliðið vor og sumir sem héldu því fram að það væri ólíklegt að hægt væri að koma á góðu sambandi um allt landið við sölu símans en við mörg héldum því fram að því væri einmitt öfugt farið að með því að ríkið drægi sig út á þessum rekstri og væri ekki að binda fé í samkeppnisrekstri þá skapaðist svigrúm til þess að fara í ýmislegt sem annars væri ekki hægt að fara í þar á meðal að koma á betra fjarskiptasambandi í landinu ráðstöfun fjár til þessa málaflokks miðar að því í fyrsta lagi að auka öryggi vegfarenda með bættri farsímaþjónustu á þjóðvegum landsins og í öðru lagi er gert ráð fyrir að fjármunum verði varið til að stuðla að dreifingu stafræns sjónvarps um gervihnött með stórbætta þjónustu fyrir sjófarendur og strjálbýlið að leiðarljósi í þriðja lagi er gert ráð fyrir öflugri uppbyggingu á háhraðatengingum á þeim svæðum sem ekki er líklegt að verði þjónað á markaðslegum forsendum samgönguráðherra mun nú alveg á næstunni flytja frumvarp sem þegar liggur fyrir um stofnun fjarskiptasjóðs en í gegnum þennan sjóð verður fjármagni útdeilt í samræmi við framangreind markmið þá er lagt til að það verði farið í stórátak í uppbyggingu búsetuúrræða og þjónustu við geðfatlaða með því að ráðstafa til þessa málefnis einum milljarði króna af söluandvirði símans það er miðað við það að hundrað fimmtíu einstaklingar muni njóta góðs af þessari uppbyggingu einstaklingar sem eru í brýnni þörf það var mat manna að það væri ekki síst á þessum vettvangi þar sem væru afar miklar þarfir sem væru við blasandi þá væri nauðsynlegt að nota þetta tækifæri til að koma til móts við þessa einstaklinga og þær aðstæður sem þarna eru uppi síðast vil ég nefna að það þótti vel við hæfi af hálfu ríkisstjórnarinnar að minnast þess með myndarlegum hætti að árið tvö þúsund og ellefu verða hundrað ár liðin frá stofnun háskóla íslands og tvö hundruð ár frá fæðingu jóns sigurðssonar af þessu tilefni er lagt til að varið verði einum milljarði til að reisa nýtt hús fyrir stofnun íslenskra fræða árnastofnun en sú stofnun verður til við samruna örnefnastofnunar orðabókar háskólans íslenskrar málstöðvar og stofnunar sigurðar nordal menntamálaráðherra mun á næstunni flytja frumvarp um þessa sameinuðu stofnun í þessu nýja húsi verður hægt

og að sjálfsögðu verður þess gætt að þau verði almenningi sem aðgengilegust í þessu húsi verður miðstöð íslenskra fræða stofnun sem hýsir okkar hugvísindi og allir eru sammála um að mun leysa úr brýnni þörf sem er fyrir hendi óþörf háskóla íslands sem verður þess valdandi að háskólinn getur beitt í auknum mæli kröftum að öðrum mikilvægum verkefnum herra forseti ég ætla ekki að fara mikið fleiri orðum um þetta frumvarp það skýrir sig að mestu sjálft það má eins og alltaf áður að sjálfsögðu deila um það hvernig verja beri svo miklum fjármunum sem raun ber vitni ég tel að ríkisstjórnin hafi nálgast þetta verkefni af ráðdeild og ábyrgð og ég vonast til þess að háttvirtir þingmenn geti sameinast um þau þjóðþrifamál sem frumvarpið kveður á um að verði hrint í framkvæmd allt eru þetta mál sem vart þarf að deila um með þessu frumvarpi vill með þessu frumvarpi vill ríkisstjórnin undirstrika að einkavæðingin var ekki í þágu fárra heldur þjóðarinnar allrar hún gerir ríkinu kleift að styrkja innviði samfélagsins öllum landsmönnum til hagsbóta og ekki síst komandi kynslóðum ég tel að þessi sala og þessi einkavæðing hafi tekist einstaklega vel og í reynd miklu betur en margir spáðu á háttvirtu alþingi um þetta mál varð mikil umræða og þar gætti oft og tíðum nokkurrar svartsýni ég tel að það hafi komið í ljós að sú svartsýni var óþörf og átti ekki við rök að styðjast

og nýir eigendur hafa tekið við þessu ágæta fyrirtæki það fyrirtæki mun verða í samkeppni við önnur fyrirtæki á þessum sama markaði og það liggur alveg ljóst fyrir að það var ekki lengur þörf fyrir ríkið að vera í þessum rekstri og ég er viss um að það á eftir að koma enn betur í ljós en mikilvægast af öllu er það að okkur ber að losa fjármagn til mikilvægra samfélagsverkefna ef er ekki lengur ástæða og nauðsyn fyrir ríkið

að stunda samkeppnisrekstur það er það sem ríkisstjórnin hefur haft að leiðarljósi og um það ættu allir að geta verið sammála um með því að stunda samkeppnisrekstur er verið að binda fjármagn í hlutum sem menn geta notað annars staðar og það er þá í reynd verið að koma í veg fyrir það að ríkið geti sinnt sínu hlutverki eftir því sem best verður á kosið og það hefur komið mjög vel í ljós nú þegar þessu máli er lokið að við erum algerlega á réttri leið í þeim efnum ég vil svo hæstvirtur forseti leggja til að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpi þessu vísað til fjárlaganefndar